Herr Präsident! Verehrter Herr Kollege Daul! Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Das, was Sie vorschlagen, nämlich parallel zur Subsidiaritätsprüfung eine Wachstumsprüfung für alle Ausgaben vorzusehen, bedeutet ja, die Ziele auf Wachstum zu verengen. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie das mit dem Anspruch einer christdemokratischen Fraktion zusammenbringen, die ja wohl doch noch Ziele jenseits des Wachstums kennt.